Gospođo predsjednice, zadiranje zakonodavca u privatnu sferu u obimu u kojem preporučuju ovo i slična izvješća svojstveno je totalitarnim režimima, a ne demokratskim sustavima. Nije stvar politike kako će supružnici raspodjeljivati kućanske poslove i koliko će se koji od njih posvetiti djeci. To je stvar dogovora unutar obitelji s kojim država ne bi trebala imati baš ništa. Žene moraju imati istu startnu poziciju na tržištu kao muškarci i treba ih se procjenjivati na temelju njihovih kompetencija, a ne spola. I sama sam bila žrtva diskriminacije i prošla težak put da bih bila tretirana kao moji muški kolege. Na kraju sam pobijedila sustav svojom sposobnošću i upornošću, a ne nečijom milošću. Kvote su ponižavajuće za žene jer ih automatski obilježavaju manje vrijednima, a služe samo određenim krugovima kako bi lakše ostvarili svoje političke ciljeve.

Istanbulska konvencija, otvoreno promiče rodnu ideologiju i zato se nadam da je Hrvatska neće ratificirati.